Als EVP Schattenberichterstatter begrüße ich den ausgezeichneten Text des Kollegen Lagendijk. Wir unterstützen den Reformkurs Serbiens, und wir respektieren selbstverständlich die winzige Minderheit von EU Mitgliedstaaten, die den Kosovo noch nicht völkerrechtlich anerkannt hat. Aber wir warnen vor der Illusion, man könnte diese Entwicklung noch zurückdrehen. 75 dieses Hauses waren für die Anerkennung des Kosovo. Die Kommission hat sich dafür ausgesprochen, 23 von 27 Mitgliedstaaten, alle G7 Staaten, vier von sechs ehemaligen jugoslawischen Republiken, drei von vier Nachbarstaaten des Kosovo.

Deshalb ist es wichtig, in die Zukunft zu schauen, und da drohen eine Menge Gefahren. Die erste große Gefahr ist die einer Teilung des Kosovo.

Das würde eine Entwicklung auslösen, die ausgesprochen gefährlich wäre. Deshalb ist es vernünftig, den Weg des Ahtisaari Plans zu gehen, nämlich Respektierung der alten innerjugoslawischen Grenzen bei gegenseitigem extrem weitgehenden Minderheitenschutz. Und der Minderheitenschutz des ehemaligen Ahtisaari Plans, der heute in der kosovarischen Verfassung verankert ist, ist der weitestgehende Minderheitenschutz der Welt.

Die andere Gefahr, die droht, ist die von Chaos und Korruption.